Elnök Úr! A környezeti felelősségről szóló irányelv mögött húzódó alapelv úgy szól, hogy a szennyező fizet. A gyakorlatban viszont mégis egy másik alapelvet vélünk látni sokan ez pedig az, hogy a hatalmas profitokat privatizálni, a környezetszennyezéssel okozott kárt pedig a társadalomra, a lakosságra hárítani. Ezt láttuk például az egyik legnagyobb környezeti katasztrófa során, ami Európa újkori történelmében megesett, Magyarországon a vörösiszap katasztrófa volt ez. Gratulálok a jelentéshez, illetve a véleményhez magyar képviselőtársamnak, Jávor Benedeknek, aki közismerten elkötelezett a környezetvédelem ügye mellett, és jó szakember is. Ezért is merem megkérdezni tőle, hogy ismerve a konkrét vörösiszap katasztrófa ügyét, mennyiben találta úgy, hogy a környezeti felelősségről szóló EU s irányelv alkalmazható volt, illetve mennyiben befolyásolta ezt a jelentést a vörösiszap katasztrófa tanulsága?